Herr Präsident, liebe Kollegen! Ich glaube, man kann mit allem Ernst sagen, dass wir in Europa an einem Scheideweg stehen an einem Scheideweg, wo gleich zwei große Krisen unser Handeln erfordern. Das eine ist die Wirtschafts und Finanzkrise und in ihrer Folge auch die Euro Krise dramatische Folgen, wie ich meine, eines einseitigen und nicht nachhaltigen,

Die andere große Krise, derer wir uns noch weniger bewusst sind, sehe ich als eine Demokratie und Legitimitätskrise, die damit zusammenhängt, dass wir immer mehr Entscheidungen nicht im Nationalstaat, sondern jenseits davon treffen können, dass wir aber dann, wenn das nicht mit einem Mehr, sondern einem Weniger an Demokratie verbunden ist, die Zustimmung und die Akzeptanz der Menschen verlieren. Deswegen sollten wir sehr genau überlegen, was wir tun. Wir meinen, dass wir einen Stabilitätsmechanismus brauchen, wir meinen nur, dass er nicht tief genug greift. Denn er setzt bei den Symptomen an und nicht bei den Ursachen. Er wird einseitig eingreifen bei den öffentlichen Ausgaben, bei Löhnen, bei Gehältern, bei Renten, bei sozialer Fürsorge.

Der zweite Punkt ist, dass wir damit einen Mechanismus außerhalb der Gemeinschaftsmethode etablieren. Europa ist aber gerade das Modell dafür, wie diese Zusammenarbeit über Staaten hinweg auf freier Initiative, auf sozialem Zusammenhalt und auf mehr Demokratie basieren kann. Wir haben mit dem Vertrag von Lissabon versprochen, künftige Vertragsänderungen durch einen Konvent vorbereiten und so intensiv demokratisch diskutieren zu wollen. Jetzt bei der ersten Vertragsänderung tun wir das Gegenteil. Wir wollen diesen Stabilitätsmechanismus, aber wir wollen ihn nicht um den Preis europäischer Demokratie, Bürgerbeteiligung, um den Preis der Aufgabe der Gemeinschaftsmethode, wir wollen ihn nicht als einen Rückschritt in ein wieder intergouvernementales Europa, sondern als einen Fortschritt hin zu einem mehr gemeinsamen Europa, mehr Partizipation, mehr Demokratie in Europa!

Wir haben entschieden, heute noch nicht abschließend abzustimmen. Ich bin guter Hoffnung, dass die Entwicklung, die sich in den letzten Tagen abzeichnet, dazu führt, dass wir am Ende zustimmen können.